Transporturile sunt o componentă esențială a economiei Uniunii Europene. Din păcate, domeniul este foarte puțin abordat în cadrul strategiei UE 2020, cu toate că este puternic generator de forță de muncă și de creștere economică durabilă.

Cetățenii europeni sunt principalii beneficiari ai deschiderii piețelor în toate sectoarele de transport. Comisia și statele membre trebuie să reevalueze planurile de investiții pe termen lung, mai cu seamă în sectorul feroviar, pentru realizarea interoperabilității de exemplu, aspect pe care îl consider o prioritate a Uniunii Europene în viitorul apropiat. Statele membre și Comisia trebuie să depună eforturi susținute pentru implementarea și extinderea ERTMS, a Rail Net Europe și a coridoarelor europene de transport feroviar de marfă, proiecte de anvergură care necesită armonizare și finanțare suplimentară.

Transportul pe căile navigabile interioare este încă fragmentat din acest motiv este nevoie de întărirea cooperării între instituțiile competente din toate statele unde această modalitate de transport este posibilă. Uniunea Europeană are un imens potențial neexploatat, în special pe axa Rhin Main Dunăre. Viitoarea strategie pentru Dunăre trebuie să includă acest aspect. Este necesară dezvoltarea modalităților de transport inteligente și extinderea lor pe scară largă. Comisia Europeană trebuie să direcționeze fonduri speciale din cadrul domeniului cercetare, domeniu prioritar al strategiei UE 2020, către extinderea aplicabilității tehnologiilor inteligente și curate în toate sectoarele de transport.